Chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, Chiny są największym w świecie eksporterem towarów, drugim co do wielkości partnerem handlowym Unii i wielką gospodarką światową.

Wszystko to wskazuje, że w dobie kryzysu Unia Europejska musi, że tak powiem, zrewidować relacje pomiędzy Unią a Chinami. Po drugie, strona chińska stosuje szereg środków, takich jak subsydia, dumping cenowy, walutowy czy socjalny, zaniżanie wartości juana czy bariery taryfowe i pozataryfowe w handlu. W związku z tym

Po trzecie, Unia musi aktywniej zabiegać o uczynienie rynku chińskiego bardziej otwartym dla europejskich przedsiębiorstw, by zmienić niekorzystne proporcje i uczynić rynek chiński środowiskiem bardziej przyjaznym, przede wszystkim wobec europejskich inwestycji.

Albowiem europejskie firmy w zakładach na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej powinny stosować unijne normy pracy i przestrzegania praw człowieka.